Astăzi, mai ales pe fondul crizei, diferențele dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni din Europa sunt mari și se amplifică. Regiunile locale europene au nevoie de continuarea politicii de coeziune pentru atingerea obiectivelor propuse. Reducerea disparităților între diferitele regiuni trebuie să aibă loc într un ritm mult mai rapid, nu să încetinească. Sigur, implicarea nivelurilor regional și local de guvernanță trebuie să crească, dar aceste regiuni nu trebuie să simtă că sunt încetul cu încetul uitate și abandonate. Multe țări din Uniune își bazează eforturile de dezvoltare și politica economică națională și pe obiectivele politicii de coeziune. Și țara mea, România, consideră deosebit de utilă continuarea actualei politici de coeziune și după 2013, combinând eforturile și fondurile naționale cu cele oferite de fondurile structurale și de finanțările la nivel regional.